Materstvo, výchova detí, rovnako ako starostlivosť o rodinu a blízkych prispievajú k celkovému blahobytu spoločnosti aspoň tak, ako hodnoty vytvorené prácou v zamestnaní alebo pri podnikaní. Rovnoprávnosť neznamená popierať výnimočnosť ženy matky, ale oceniť materstvo a umožniť žene slobodu pri sebarealizácii.

Namiesto podpory rodiny ako prirodzeného prostredia pre narodenie a výchovu detí správa vyzdvihuje zväzky osôb s inou ako heterosexuálnou orientáciou.